Sudańczycy wielokrotnie już masowo sprzeciwiali się dyktatorskiej władzy ściganego międzynarodowym listem gończym prezydenta al Baszira. Tym razem jednak siły bezpieczeństwa okazały wyjątkową brutalność, bezpardonowo strzelając do demonstrantów i zabijając wielu z nich.

Nakłaniam rządzących do współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami humanitarnymi i do działalności w zgodzie z normami międzynarodowymi. Apeluję do sudańskich władz o zaprzestanie cenzurowania mediów, zapewnienie swobody działalności dziennikarzom oraz zagwarantowanie obywatelom dostępu do niezależnych źródeł informacji. Przede wszystkim jednak sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju wymaga niezwłocznego rozpoczęcia dialogu ze społeczeństwem.